vandaar dit debat vandaag het bevorderen van het gebruik en de ontwikkeling van biologische pesticiden met een laag risico.

En ten slotte, commissaris, vragen wij u voor 2018 met een wetsvoorstel te komen voor een versnelling van de toelating van dit soort producten.